Enako ne bi mogli zaključiti za neko drugo vrednoto, ki je usodno povezana s svobodo in ki postaja vse bolj pomembna za Evropejce, in, zgodovinsko gledano, rekordno dolgo živijo v miru, govorim seveda o varnosti. Na žalost se je v zadnjih letih močno povečal občutek ogroženosti. Svobodo in evropski način življenja ogroža mnogo dejavnikov, tako imenovana hibridna vojna, vse nasilnejši ekstremisti, negotove varnostne situacije z begunci in migranti, radikalizacija. Med vsemi nas najbolj ogroža terorizem ne samo uvoženi, ampak tudi domači. Evropa je torej varnostno ranljiva, od hladne vojne naprej živi v nekem varnostnem vakuumu. Zato potrebuje novo koherentno varnostno strategijo, učinkovitejšo uporabo varnostnih in obrambnih potencialov, predvsem pa več proračunskih sredstev domala v vseh državah članicah. Tukaj ne gre le za naložbe v varnostne in obrambne strukture, ampak tudi v kakovostno vzgojo in izobraževanje, ter druga področja, ki omogočajo boljšo družbeno integracijo, še posebej mladih. Čestitam komisarju Navracsicsu, ki je v izjavi Evropske komisije podal konkretne ukrepe, podprte tudi s finančnimi sredstvi.

Na področju varnosti bo torej EU pokazala svojo učinkovitost, ko bo razbila teroristične mreže in organizacije,